Señora Presidenta, el Protocolo negociado cumple con el mandato del Consejo, cumple a rajatabla con la Resolución del Parlamento Europeo de 2011 y satisface al sector pesquero europeo al permitir una pesca sostenible, duradera y rentable que es beneficiosa para ambas partes. En este Protocolo se otorgan ciento veintiséis licencias de pesca, a repartir entre once países de la Unión Europea, de las que un centenar correspondería a España. Desde el punto de vista laboral, con este Protocolo se daría trabajo a mil quinientos tripulantes —entre los que se encuentran quinientos marroquíes— y a otros tres mil trabajadores más en actividades afines.

En cuanto a la relación coste beneficio, está muchísimo mejor ajustada. Es un acuerdo mucho mejor para los pescadores y más barato para la Unión. Y para quienes tienen dudas al margen de lo estrictamente pesquero, quiero decirles que este Acuerdo, que, además, es totalmente conforme con el Derecho internacional —lo dicen los servicios jurídicos—, es también plenamente conforme con los mandatos. Contempla la obligación de respetar los derechos humanos y los principios democráticos y posibilita, además, que la Unión Europea suspenda su vigencia en caso de vulneración de cualquiera de estos derechos o principios. Por tanto, se puede hacer mucha política a costa de este Protocolo, cosa que no se hizo con el protocolo agrario, por ejemplo. Pero, desde luego, lo que no se puede es cuestionar algunas cuestiones que se están cuestionando. No hay ni un solo argumento jurídico, ni de intereses pesqueros, que pueda ser puesto en duda.